Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je remercie mon collègue pour sa question orale. Nous devons relayer les inquiétudes que suscite ce scandale sanitaire tant chez les consommateurs que chez les éleveurs de viande bovine.

S'il est excessif de vouloir mettre un terme à cet accord, cette affaire ne doit pas être sous-estimée. Ce scandale concrétise les préoccupations dénoncées depuis plusieurs années par les éleveurs bovins et doit être pris très au sérieux par la Commission. Dans le cadre des négociations avec le Mercosur, deux risques sont à prendre en compte le risque sanitaire pour les consommateurs et le risque économique pour les filières d'élevage. Faute de mesures fermes pour garantir la protection des consommateurs et des éleveurs de viande bovine, le message envoyé par la Commission sera de nature à renforcer l'euroscepticisme des citoyens et le rejet des institutions européennes par les agriculteurs.